Pane předsedající, já jsem podpořila legislativní balíček o odpadovém hospodářství, který si klade za cíl dlouhodobý pokles emisí, zvýšení efektivity v oblasti nakládání s odpady, důraz na odpovědnost výrobce, snížení administrativy a vytvoření nových pracovních míst. Samozřejmě je také nezbytné, aby tyto cíle zohledňovaly reálné možnosti jednotlivých členských států, aby byly vůbec splnitelné. Z toho důvodu jsem při hlasování podpořila zmírnění závazných cílů pro recyklaci odpadu z obalů a komunálního odpadu, které jsou v navrhované zprávě ještě přísnější, než původně navrhla Komise.

Podpořila jsem tedy pozměňovací návrhy, které usilují o zpřesnění některých problematických pojmů, jako je např. komunální odpad. Považuji za důležité, aby navrhovaná pravidla usilující o šetrnější dopad na životní prostředí zohledňovaly možnosti členských států.